Dneska už to není demokratická země, je to země autoritativní, kde vládne prezident svým autoritativním stylem vlády. Justice slouží zájmům státu, není nezávislá a my musíme v této věci jednat a já se připojuji ke kolegům, kteří zde říkají, že reakce EU musí být jednoznačná, nesmíme v tomto směru zavírat oči. Chci konstatovat, že i Česká republika má konkrétní problém s justicí v Turecku. Dva čeští občané, Markéta Všelichová a Miroslav Farkas, byli také zadrženi z politických důvodů a byli v zásadě z politických důvodů tureckou justicí odsouzeni.